Impreparata a gestire la crisi, terrorizzata dalla minaccia di naufragio dell'euro, l'UE ha pensato di poter salvare il salvabile attuando un piano d'azione a dir poco delirante addossare la colpa di ogni male agli Stati membri e imporre ai cittadini una lunghissima e devastante stagione di austerità. Succede allora che ci sono scuole, tribunali senza nemmeno la carta per la fotocopiatrice, ci sono ospedali che non hanno nemmeno riserve di medicinali.

Sto parlando di situazioni gravi, concrete, che in alcuni casi diventano tragedie. Ci sono imprenditori ogni giorno disoccupati, padri di famiglia che si tolgono la vita, in Italia. La politica di austerità ha fallito, i tagli della spesa pubblica hanno ostacolato la crescita e trascinano gli Stati membri dell'eurozona nella depressione. Per dare un futuro all'Unione europea e monetaria, l'Europa deve finalmente trovare il coraggio di riempire di contenuti e non di retorica la sua volontà di essere un'autonomia sociale e di mercato, deve lottare per bloccare la delocalizzazione selvaggia che nasce dalle disparità legislative e fiscali fra gli Stati membri e deve sfatare il falso mito che la protezione della nostra produzione industriale e artigianale dalla recessione globale sia un male per il mercato unico.